Meine Herren Präsidenten, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir stehen beim Haushaltsverfahren 2012 dort, wo wir in jedem Jahr gestanden haben vor einem unverständigen Rat. Der Rat hat wie immer die Mittelansätze der Kommission gekürzt, selbst bei dem nun wirklich nicht besonders großen Volumen für Umwelt und Klima, für Volksgesundheit, Lebensmittel und Futtermittelsicherheit.

Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Haushaltsausschuss allen unseren Bitten nachgekommen ist und überall die Mittel des Haushaltsentwurfs wieder eingesetzt hat. An dieser Stelle möchte ich doch der Berichterstatterin ein ganz dickes Lob zollen. Francesca Balzani macht insgesamt einen großartigen Job. Auch freuen wir uns, dass in das ausgehandelte Paket sieben Pilotprojekte und drei vorbereitende Maßnahmen aus dem Umweltausschuss aufgenommen wurden. Einen solchen Erfolg hatten wir noch nie. Bleibt uns allen also nur noch, gemeinsam mit dem Rat vielleicht klappt es ja in den Verhandlungen ein gutes Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger Europas zu erzielen.